Subiectul intervenției mele de astăzi se leagă de cel mai important eveniment care a avut loc în ultima perioadă în Uniunea Europeană, și anume rezultatul pozitiv al referendumului organizat de Irlanda în vederea ratificării Tratatului de la Lisabona. Doresc să mă alătur și eu colegilor mei care au avut șansa astăzi să felicite poporul irlandez pentru acest semnal foarte clar pentru a și decide opțiunea de a continua integrarea europeană pe plan politic. Nu a căzut pradă discursurilor populiste care atrăgeau atenția asupra unor consecințe negative pentru că, e foarte clar, acest tratat va aduce un plus de eficiență și democrație în funcționarea instituțiilor europene. Cred, de asemenea, că președintele Cehiei are obligația de a respecta angajamentele luate atunci când s a negociat acest tratat și să nu obstrucționeze în mod nejustificat punerea lui în aplicare. Avem nevoie de acest tratat pentru a închide capitolul instituțional, cel puțin pentru o perioadă, și pentru a ne ocupa mai mult de politicile Uniunii. E nevoie de ratificarea cât mai rapidă de către cele două state, Polonia și Cehia, pentru a putea face numirile în noile funcții prevăzute de tratat, atât în ceea ce privește Comisia cât și la nivelul Consiliului.